Vielen Dank, Frau Kollegin Jaakonsaari. Ich glaube in der Tat, dass es unser gemeinsames Ziel sein muss, dass der digitale Binnenmarkt ein Projekt ist, von dem nicht nur wenige Unternehmen, sondern alle Bürgerinnen und Bürger profitieren können, und zwar egal in welcher Weise sie in den digitalen Binnenmarkt integriert werden möchten und integriert sein wollen. Aber ich glaube, dass wir nicht allein an einzelnen Diensten herumdiskutieren sollten und den video on demand service mit einem Fernsehsender vergleichen sollten und anderes.